Aussi, j'approuve totalement la volonté d'appliquer dans les meilleurs délais les principes de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

C'est donc dans chaque État qu'il convient de veiller à leur application effective. À ce titre, la Commission européenne sera difficilement crédible pour appeler à renforcer, par exemple, les obligations légales d'accessibilité aux bâtiments publics, quand on connaît l'austérité budgétaire que Bruxelles impose à un certain nombre d'États membres. Bien que ce rapport soit assez complet, il est regrettable qu'aucune mention ne soit faite de la mobilité des personnes handicapées au quotidien. On aurait pu rappeler l'importance des aides financières à l'adaptation des véhicules, ou encore de la promotion du covoiturage en entreprise entre personnes valides et handicapées.